Buitenlands beleid en ontwikkelingsbeleid zijn niet altijd hetzelfde. Sterker nog, buitenlands beleid is vaak korte termijn en bedoeld voor ons eigen welzijn, waar ontwikkelingsbeleid als doel heeft armoede te bestrijden. Dat is ook wat het Europees Verdrag zegt duurzame armoedebestrijding. Met het fuseren van die twee loop je het risico dat je dat niet doet.

De Groenen zijn dus niet blij met deze fusie en de Groenen begrijpen ook eigenlijk niet zo goed wat plan B is als het niet lukt om het Europees ontwikkelingsfonds hierin te leiden.

Kortetermijnbeleid is ook niet goed om klimaatverandering tegen te gaan. Wij zijn wel blij dat de corapporteurs een voorstel hebben overgenomen om 45 van het geld ook te besteden aan klimaatmaatregelen. Wij hebben namelijk geprobeerd heel constructief te zijn in onze voorstellen. Wij zijn ook blij dat er heel veel voorstellen overgenomen zijn, maar laten we wel wezen het gaat hier om het resultaat. De Groenen hebben hard meegewerkt, maar er zijn geen garanties waarbij wij zien dat de onderhandelingen met de Raad en met de Europese Commissie echt gaan helpen om die duurzame armoedebestrijding vorm te geven.